Mit unglaublicher Brutalität werden alle bekämpft, die für ein freies, soziales und gerechtes Kambodscha kämpfen. Es ist der Zeitpunkt gekommen, dass Europa dem korrupten Diktator die rote Karte zeigt und das Regime sanktioniert mit dem Entzug von Hilfe technisch und finanziell und mit Reisebeschränkungen für jene, die die Demokratie in diesem viel geplagten Land mutwillig zerstören.